Mindenki megtette ezt, nem véletlenül, hiszen valóban kijár neki ez az elismerés, mert egyrészt hozzáadott értékkel bíró jelentést állított elő, másrészt pedig olyan aprólékosan és szakmailag pontosan végezte el a jelentésnek az elkészítését, ami tényleg csak dicséretet érdemel. Számos technikai és harmonizációs kérdést oldott meg ebben a jelentésben.

Nagyon helyénvalónak tartom, hogy a műszaki fejlődéshez igazodva, ezeket a határértékeket szigorítani tudjuk, egyrészt környezetvédelmi, másrészt egészségvédelmi szempontokból is. Ha ezeket megtesszük, az helyénvaló, különösen akkor, ha egy globális szintű határértékhez tudunk igazodni e tekintetben. Gondolok itt akár az emisszióra, de más határértékekre is. Fontosnak tartom azonban például a zajnak és a sebességnek akár helyi szintű ellenőrzését is, vagy akár megszorító intézkedéseknek a bevezetését. A másik téma, amit érinteni szeretnék, a biztonsági záradéknak a fontossága. Különösen abból a szempontból szeretném ezt kiemelni, hogy van most már kellő jogalap arra, hogy a nem biztonságos, akár vagyoni értékek szempontjából, akár felhasználói, emberélet szempontjából vagy környezetvédelmi szempontból nem megfelelő vízi járműveket ki lehet vonni a forgalomból. Különösen azokat, amik általánosságban véve is veszélyeztethetik akár a személyek egészségét, akár a biztonságát. Fontosnak tartom az alkalmas, megfelelőségértékelési eljárásoknak a bevezetését, különös tekintettel arra, hogy a magánszemélyek túlnyomó részt harmadik országokból vásárolják ezeket a vízi járműveket, aminek tekintetében az irányelv hatálya alá kell vonni a gyártás utáni értékeléssel kapcsolatban. Egy utolsó megjegyzésem, Elnök úr! Mégpedig az, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő alapossággal járjunk el, mert nagyon széles az a kör fogyasztói oldalról is, akit érint és a gyártó szempontjából is.